Viitorul mecanism va asigura un răspuns stabil și coerent în eventualitatea unor situații de destabilizare a zonei euro.

Este preferabil însă să nu se ajungă în astfel de situații, ceea ce înseamnă să se aplice cu consecvență și disciplină prevederile guvernanței economice. Toate statele membre trebuie să contribuie la stabilitate, fie că fac parte, sau încă nu fac parte din zona euro. De aceea, crearea Pactului euro plus, la care au aderat și state din afara zonei euro, printre care și România, este un lucru extrem de pozitiv. Implementarea Semestrului european va asigura coordonarea politicii economice europene prin ameliorarea competitivității, reducerea birocrației, promovarea educației și stimularea forței de muncă. Acest priorități însă trebuie transpuse foarte rapid în măsuri concrete la nivel național. Succesul noilor reforme structurale europene este strâns legat de întărirea pieței unice. Uniunea are nevoie de o strategie care să contribuie la crearea de locuri de muncă și care să acopere deficiențele de pe piața forței de muncă din Uniune. Este salutară intenția Comisiei de a prezenta Actul privind piața unică, care ar trebui adoptat până la sfârșitul anului 2012. Regret însă că, printre măsurile prioritare, care să dea un nou impuls pieței unice și competitivității, nu este menționată nevoia de liberă circulație a tuturor lucrătorilor europeni, punându se accent doar pe libera circulație a serviciilor.